Mamy pełną świadomość, że to nie jest zapis, który kogokolwiek do czegokolwiek obliguje, ale jest to jednak dżentelmeńska umowa, umowa, której dotrzymania będziemy się domagać.

Moja konkluzja jest taka otóż obserwując zatrudnienie w obszarze wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich, możemy dostrzec, że większość sędziów to są kobiety. Trudno jest mi sobie dzisiaj wyobrazić, że w tej wielkiej liczbie sędziów kobiet nie znajdziemy takich pań, które spełniają najwyższe standardy wymagane przy obejmowaniu funkcji sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zatem apelujemy do państw członkowskich, aby zechciały brać